Herr Präsident! Insbesondere nach unserer Zustimmung zu den Abkommen mit Peru, mit Kolumbien und Zentralamerika müssen wir darauf achten, dass wir die Beziehungen zum wichtigsten Wirtschaftsblock der Region, dem Mercosur, nicht aus den Augen verlieren. Entscheidend sind klare, demokratische Prinzipien sowie Umwelt und Sozialstandards, die einzuhalten sind. Der Mercosur umfasst mit Brasilien einen der BRICS Staaten sowie weitere dynamisch wachsende Volkswirtschaften. Für die EU stellt dies ein gewaltiges Entwicklungspotenzial für den Ausbau von Handelsbeziehungen dar. Intensive politische und wirtschaftliche Verbindungen sind aber nur dann für alle Beteiligten und Betroffenen gewinnbringend, wenn gewisse Spielregeln eingehalten werden. Die Grundlage aller europäischen Außenbeziehungen muss die Einhaltung demokratischer Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sein. Eine weitere Kernforderung ist die Beachtung internationaler Umwelt und Arbeitnehmerstandards. Bei der Einfuhr von Produkten aus Südamerika, insbesondere landwirtschaftlicher Erzeugnisse, müssen unsere hohen europäischen Produktionsstandards hinsichtlich Lebensmittelsicherheit, Tierschutz und Hygienestandards eingehalten werden. Wir unterstützen ein Abkommen zwischen der EU und Mercosur, wenn diese Forderungen beachtet werden und die Menschen beider Regionen nachhaltig von dieser handelspolitischen Annäherung profitieren.